Chciałbym wyraźnie wszystkim przypomnieć, że zaczynaliśmy negocjacje w sytuacji, kiedy po pierwsze część państw członkowskich była przeciwna polityce spójności, jak również część naszej Izby była temu przeciwna.

Trzeba było również zawiązywać specjalne koalicje przyjaciół spójności, żeby przekonać się wzajemnie, że polityka ta ma sens. Dzisiaj przeszliśmy bardzo długą drogę, de facto kończymy negocjacje z dużym sukcesem, ponieważ polityka spójności ma ugruntowaną pozycję. Co prawda w wyniku naszej debaty i tak część z nas pozostaje przy swoich pozycjach z początku debaty, nie zmieniając zdania, ale debata pokazuje te różnice.